To však nám neumožňuje zatvárať oči pred systematickým porušovaním ľudských práv, občianskych slobôd, najmä v provincii Sin ťiang, kde naozaj každý ôsmy alebo deviaty sa nachádza v koncentračnom tábore, a to už jedno, či to nazveme eufemisticky naozaj akési reedukačné centrum, alebo, alebo inak, ale je to v podstate koncentračný tábor, lebo ľudia tu dobrovoľne nie sú. A preto my nemôžeme si zatvárať pred tým oči a musíme to v dialógoch s čínskymi predstaviteľmi zdôrazňovať a na to upozorňovať. Ja nie som priaznivec sankcií, na druhej strane si myslím, že ak aj misie medzinárodných pozorovateľov a novinárov, ktoré Čína musí umožniť, aby mohli navštíviť krajinu, skonštatujú, že naozaj je to tak, ako to hovorí China Cabels škandál, v tom prípade cielené sankcie sú naozaj asi jedinou možnosťou, ako môžeme postupovať, ak chceme byť konzistentní vo vyžadovaní úrovne ľudských práv v celom svete.